Aber das Leben ist anders Die Erde ist rund, und es gibt eben nicht nur Adam und Eva, sondern viel mehr ob nun schwul, lesbisch, bisexuell, Transgender oder intersexuell. Das ist weder ein Defizit noch ein Makel, sondern ein wundervolles Geschenk der menschlichen Natur, das es durch uns zu verteidigen gilt. Deshalb fordern wir als allererstes Hetzreden gegen Homosexuelle müssen aufhören zuallererst, wenn sie von Regierungen kommen. Und wer wie in Tschetschenien Menschen, weil sie homosexuell sind, verhaftet, foltert und in den Tod treibt, der macht sich schwerster Verbrechen schuldig. Und wer tatenlos zusieht, ebenso.